Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous allez faire de nouvelles propositions en matière de gouvernance économique en concurrence, en compétition ou en émulation avec le Président du Conseil européen.

Il n'y aura pas d'amélioration de la gouvernance économique sans contrôle démocratique, sans légitimité démocratique.

Il est venu nous faire ici un discours sur l'état de l'Union, qu'il a salué comme étant sans doute un de ses plus grands discours. Et trois jours après, après avoir dénoncé le rôle du G20, il a accepté des instructions venant d'une capitale pour introduire la conditionnalité macro économique sur les Fonds structurels. En clair faire payer aux régions, aux pauvres, aux travailleurs, ce que les capitales n'ont pas su mettre en œuvre.

Le 21 juillet, lorsque vous avez adopté le deuxième plan d'aide à la Grèce, avec les chefs d'État et de gouvernement, vous avez dit qu'il fallait un pilier pour soutenir l'activité, et vous avez utilisé les Fonds structurels à cette fin.

Ce n'est pas là de la bonne gouvernance.